Je m'étonne également que le texte salue, je cite les efforts continus de l'EFSA pour améliorer son système afin de garantir son indépendance et la gestion des conflits d'intérêts potentiels.

Si l'EFSA a copié collé, dans ce rapport, une centaine de pages de l'industrie et si le Parlement a créé une commission spéciale sur la procédure d'autorisation des pesticides, gardons à l'esprit qu'il devait y avoir des raisons.